Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In unzähligen Gesprächen, Debatten und Sitzungen haben wir uns mit dem legislativen Vorschlag der Kommission befasst.

Ich gehe auch davon aus, als Sprecher der EVP Fraktion sagen zu dürfen, dass meine Fraktion morgen den meisten gefundenen Kompromissen mit großer Mehrheit zustimmen wird.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, diesen Antrag zu unterstützen. Es ist ein Akt der Gerechtigkeit, auch die baltischen Staaten hier mehr an das Mittel in Europa heranzuführen.